Dankeschön. In der EU beträgt das geschlechtsspezifische Lohngefälle durchschnittlich 16,4 Prozent. Es hat in den vergangenen Jahren kaum abgenommen. In einigen Mitgliedstaaten steigt es sogar an. Wenn wir über die Gleichheit von Mann und Frau sprechen, so ist es gerade diese Ziffer, welche die existierende Ungleichheit veranschaulicht. Dieses Lohngefälle hat eine Reihe komplexer, häufig miteinander verknüpfter Ursachen die geringere Wertschätzung der Arbeit von Frauen, die Geschlechtertrennung des Arbeitsmarktes und dazu Traditionen und Stereotype. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist eine Folge all dieser Faktoren und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Österreich ist in der EU das Land mit der zweitgrößten Einkommenskluft zwischen Männern und Frauen. Hier verdienen Frauen im Schnitt pro Stunde sogar um Brutto 25,5 Prozent weniger als Männer. Das Problem ist längst bekannt. Das Argument, dass viele Frauen in Österreich und anderswo in Teilzeitjobs arbeiten, reicht nicht aus. Die Gründe für das schlechte Abschneiden liegen in der Gesellschaft. Einerseits arbeiten Frauen traditionell in schlechter bezahlten Berufen als Männer, andererseits gibt es nach wie vor zu wenige Frauen in Führungspositionen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen und Organisationen mit mehr Frauen in Führungspositionen oder zumindest mit gemischten Führungsteams deutlich erfolgreicher sind. Aus diesem Grund brauchen wir den Abbau von Einkommensunterschieden und die intensive Diskussion über Quotenregelungen.